Ich habe ein erhebliches Problem das habe ich gesagt mit der Art und Weise, wie wir hier mit der Souveränität von Staaten umgehen.